Władze otwarcie ignorują podstawowe swobody obywatelskie, w tym prawo do zgromadzeń, protestów czy wolności wypowiedzi w prasie i mediach.

Praw Człowieka, przetrzymywany w więzieniu od ponad dwóch lat, Abdulhadi Al Khawaja aktywista skazany na dożywocie za swoją pokojową działalność na rzecz ochrony praw człowieka czy Ibrahim Sharif znany bahrajński opozycjonista, więziony za udział w pokojowych manifestacjach w 2011 r. Osoby te, podobnie jak dziesiątki innych, to ofiary niejawnych procesów, sfabrykowanych dowodów, poniżania, tortur i nieludzkiego traktowania. Należy potępić politykę bahrajńskich władz, postulując jednocześnie o implementację zapisów raportu Niezależnej Bahrajńskiej Komisji Śledczej z 2011 r.,